Wobec zwiększającej się liczby przewozów z północy na południe kontynentu i przy niedostatecznej ilości korytarzy transportowych pragnę podkreślić znaczenie projektu Korytarza Środkowoeuropejskiego

Wpłynąłby pozytywnie na zwiększenie tempa rozwoju społeczno gospodarczego dużej części Unii Europejskiej poprzez zwiększenie szybkości i obrotów towarowych pomiędzy krajami regionu Morza Bałtyckiego a krajami państw regionu Morza Śródziemnego i Adriatyku. Z poselskiego obowiązku, ale również z pozycji specjalisty od lat związanego z branżą transportową, proszę o wsparcie projektu Korytarza Środkowoeuropejskiego. W pełni zasługuje on na wpisanie do sieci już istniejących Paneuropejskich Korytarzy Transportowych TNT.